Zweifellos war das Vorbild für diesen Bericht Frankreich, nämlich das Florange Gesetz vom März letzten Jahres insbesondere der zweite Teil des Florange Gesetzes vom letzten Jahr, das eben diese Punkte, nämlich die Stärkung der Aktionärsmitsprache bei der Vergütung, Steuererleichterungen, doppelte Dividende und doppelte Stimmrechte vorsieht. Es kommt aus Frankreich viel Kritik an diesem Gesetz, aber auch von Bloomberg kommt Kritik, nämlich in dem Sinn, dass gesagt wird, dass doppelte Stimmrechte dominante Aktionäre bevorzugen in Frankreich ist das der Staat und Minderheitenaktionäre benachteiligen.